Deux entreprises sur trois utilisent déjà l'intelligence artificielle au quotidien.

Il permet aussi d'avoir un droit qui ne se morcelle pas et d'avoir une législation et une jurisprudence qui soient justement unifiées au niveau européen.

Après la protection de l'éthique, après la protection de la responsabilité, il y a aussi la protection des innovations, qui doivent être protégées via la propriété intellectuelle.

La question de ce rapport est de savoir qui détient le droit de propriété intellectuelle d'un travail intellectuel entièrement généré par l'intelligence artificielle.

Nous recommandons justement de ne pas reconnaître la personnalité juridique à une intelligence artificielle. Nous recommandons aussi de distinguer la création qui a été aidée par l'intelligence artificielle d'une création qui a été entièrement générée par l'intelligence artificielle.

Cette stratégie est nécessaire, nous avons besoin des grands ensembles de données pour qu'un système d'intelligence artificielle puisse se développer et également développer des idées.